Vielen Dank für die Frage. In der Krise sind eindeutig Reformen auf den Weg gebracht worden, gerade in den Ländern, die unter Druck standen. Dort wurden aber die sozialen Lasten einseitig bei den Schwächeren und beim Mittelstand abgeladen. Eine gemeinsame Finanz und Steuerpolitik haben wir dagegen nicht auf die Reihe gebracht.

Das wäre im Grunde zu überwinden.